Hvala za odgovor. Zdaj citiram zunanjega ministra: "To sem predlagal, da bomo italijanski strani zelo jasno pokazali, da si želimo krepiti zaupanje." Je dejal gospod Cerar. Zdaj, ne bom se prerekal, kdo ima prav, kdo nima prav ali kdo je to predlagal, ampak izjave, takšne izjave so napačne. Ne želim polemizirati, glede, glede tega, kdo si želi boljše tej državi, jaz mislim, da si želimo vsi boljše tej državi, problem pa je sporočilnost z mešanimi patruljami. Sama sporočilnost je napačna. In. Imam. Imam vizijo oziroma imam še eno vprašanje ob tem, kako sporočiti italijanski politiki, da ograje na zahodni meji ne potrebujemo. Kako bo, meni je ključno vprašanje, kako bo vlada odreagirala na to ključno, na to ključno vprašanje, da res ne pride do iracionalnih idej. Dejali ste, da so te ograje stvar notranjepolitičnih razmerij. Drži, morda, ampak a veste, kaj problem, da to ljudi, ki živijo ob meji, popolnoma nič ne zanima. Zlasti pa meji z Italijo, ki deli slovensko narodnostno ozemlje v zelo veliki meri. Slovenci na eni, Slovenci na drugi strani, zaradi tega bi jaz pričakoval bodoče od vas še večja prizadevanja o tem, da Salvini takšnih napovedi nekoč ne uresniči. Ob tem še eno podvprašanje glede južne meje. In sicer, ali po vašem mnenju, kar že nekateri novinarji tudi pišejo, hrvaški varnostni organi opuščajo dolžno ravnanje pri nadzoru migrantskih poti? To sem nekje te dni že zasledil.